Najlepša hvala, podpredsednica. Se pravi, po tem zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka se bo tretjini kmečkih gospodinjstev se bo dohodek povečal do petdeset procentov, se pravi, to v povprečju pomeni nekaj več kot šestdeset evrov na letni ravni. Okoli desetim odstotkom kmečkih gospodinjstev pa se bo katastrski dohodek znižal, na nivo, se pravi, povprečja sto šestdeset evrov na letni ravni. Še vedno pa bi rada samo še nekaj omenila. Katastrski dohodek se bo zavezancem v letu dva tisoč dvajset v povprečju povečal in bo znašal tristo triinosemdeset evrov na leto, se pravi, to je devetdeset procentov teh kmetijskih gospodinjstev do tisoč evrov na letu. To je mislim, da zelo pomemben številčni podatek, ki, pove eno tako sliko o kmečkih, o kmetijskih gospodinjstev v Sloveniji. Se pravi, potrebno pa je pa vedeti, da se, da kmet plača sorazmerno svojim dohodkom, to je tudi načelo pravičnosti, ki ga tukaj smo ga, ne vem, že kar večkrat omenili. Ene. Toliko s moje strani. Hvala lepa.